Pane předsedající, paní komisařko, pilíř sociálních práv nám připomíná stávající ochranu sociálních práv v Evropské unii a přidává některé nové zásady, které reagují na nové výzvy, jako je například potřeba zajištění minimálních příjmů. Ráda bych připomněla, že sociální politika zůstává v kompetenci členských států, stejně jako je potřeba respektovat rozdílnou socio ekonomickou situaci a rozmanitost systémů jednotlivých členských států. Byť považuji ochranu sociálních práv občanů za prioritní, chtěla bych připomenout, že je třeba vyvažovat všechny zájmy, například pokud chceme účinně posílit sociální práva zaměstnanců, měli bychom také umožnit nové formy podnikání i zaměstnávání, jako je například crowdworking Tyto inovativní formy práce vytváří nové pracovní příležitosti. Máme tedy před sebou politický plán pro sociální oblast, která by podle mého názoru neměla být odpoutána od ekonomické a politické reality.